Y los valencianos sabemos qué son esas barreras, y los andaluces y los aragoneses y los catalanes, porque vemos nuestros camiones detenidos al cruzar la frontera francesa y las frutas y verduras que contenían esparcidas por el suelo. He denunciado esos ataques a la Comisión. Se me ha respondido que actuará con decisión, pero no vemos los efectos. Los casos se repiten agresiones intolerables dentro de nuestra Unión Europea. Así no podemos construir un mercado único real. El mercado único hay que cuidarlo, protegerlo y hacerlo fuerte cada día. No es una planta que se abandona a su suerte. Hay que trabajar en cada momento, hay que exigir a los Estados que lo vigilen permanentemente y que reaccionen con firmeza ante estas barbaridades y ante estas trabas que están denunciando mis colegas, que impiden que sea una realidad. Pero, hay mucho más, porque el mercado único no protege a nuestros productores. Están sufriendo los abusos de la cadena de comercialización, reciben precios de miseria por sus productos y no tenemos una norma europea que prohíba esas prácticas. Un mercado único requiere normas únicas, requiere armonización de las condiciones sociales y laborales, para evitar competencias que provoquen esos enfrentamientos. ¿Va a avanzar la Comisión en esa dirección? Un mercado único no puede funcionar con 28 normas diferentes que, pronto, queridos colegas, y hemos hablado mucho de eso en esta sesión, serán 27 después del brexit y pueden ser muchas menos si no reaccionamos.

Porque nuestros productores no se sienten amparados por la Unión Europea, nuestros agricultores se preguntan qué beneficios les reporta, por qué se encuentran con esas barreras absurdas cuando solo quieren hacer bien su trabajo. Y, por desgracia, queridos colegas, en muchas ocasiones yo no encuentro qué respuesta darles. Yo, que me manifiesto profundamente europeísta, no sé qué respuesta darles. Espero que la Comisión me las dé.